Všeč mi je film Revni milijonar ali Slumdog millionaire po angleško. To je angleška drama, snemana v Indiji, ki ima zelo zanimivo zgodbo in prav zato mi je všeč. dogaja se, zelo te pritegne, ne veš, kaj se bo zgodilo naprej, na koncu pa je vseeno, ima zgodba srečen konec. Všeč mi je tudi zato, ker je zelo lepo posnet, zelo lepi kadri so in zelo, lepo prikaže samo zgodbo. Film, ki mi je bil všeč in sem ga nedavno gledala še enkrat, je Revni milijonar. Govori o Jamalu Maliku, ki prihaja iz Mumbaja in se udeleži indijskega kviza Lepo je biti milijonar. voditelj ga sprašuje vprašanja in vsi so presenečeni, na koliko jih zna odgovoriti, saj prihaja iz barakarskega naselja, je sirota in se ni nikoli šolal. kar sumijo, da goljufa, med, pavzo, pokličejo policijo, ki ga začne zasliševati. On, in tako je predstavljen film, skozi to zasliševanje, in ko odgovarja na ta vprašanja, kako ve odgovore, predstavijo celotno njegovo življenjsko zgodbo, od malih nog naprej, kako se je boril za preživetje, kaj je delal za preživetje in tudi odnos z njegovim bratom in punco, ki sta prav tako bila siroti in prihajala iz, barakarskega naselja. opisuje, kako, Jamal vedno želi poiskati to punco, ki jo, v katero je bil kot zelo majhno otrok zaljubljen. in nato se vrne v kviz, saj so ugotovili, da ne goljufa, ter osvoji glavno nagrado, na koncu pa se mu uspe srečati tudi s to punco. Kot izletniški kraj mi je zelo všeč mesto Zadar, in sicer zato, ker je blizu nas, ni predaleč, nahaja se v severni Dalmaciji. je zelo tako, luštno mesto, v katerem se kar nekaj dogaja. v starem mestnem jedru je veliko znamenitosti, hkrati pa je v bližini tega kraja zelo veliko lepih plaž in otokov in drugih možnosti aktivnega preživljanja dopusta. Glavne znamenitosti mesta Zadar sta poleg, starejših, kot so obzidje in mestna vrata ter cerkve, tudi dve novejši znamenitosti, in sicer morske orgle, ki v bistvu spuščajo glasove, ko valovi morje, ter pozdrav soncu, ki je, narejen iz, plošč, ki predvajajo, ki zbirajo sončno energijo, in potem se zvečer na njih predvajajo različni vzorci. Iz Ljubljane se proti Zadru odpravimo kar po navadni cesti, ne po avtocesti. In sicer proti Beli krajini, na mejni prehod Vinica. Potem na hrvaški strani pa pridemo do avtoceste, zato da pridemo v štirih urah do Zadra. Lahko pa se odpravimo na jadransko magistralo, ki nam bo sicer vzela več časa, ampak, ta pot poteka ob, cesta poteka ob morju in je zelo lepa. Že od majhnega mi je všeč poklic veterinarja. In sicer zato, ker pomagajo živalim, ki jih imam sama zelo rada. v bistvu moraš biti res tak, srčen človek, da pomagaš nekomu, ki si ki rabi pomoč, čeprav je to žival, ne človek. In moraš tudi imeti zelo veliko znanja, ker ti žival ne more povedati, kje jo boli, kaj jo boli. in ja, zato mi je ta poklic zelo všeč. Torej veterinarji se ukvarjajo z živalmi. Lahko so specializirani za različne, kot na primer živinozdravniki za živino, drugi za male živali. in vsi pomagajo živalim in to je lahko od, pregledov do, cepljenja, operacij, in vsega, kar živali potrebujejo, če je kaj narobe z njimi. Jed, ki jo znam sama pripraviti, je, in mi zelo všeč, je lazanja. In sicer prav zato, ker mi je tako všeč okus, sem se jo naučila pripraviti tudi sama. začela, spoznala sem jo, ker jo je delala tudi moja mami. mi je pa všeč, taka italijanska pojdi. vsebuje sir, mleto goveje meso in testenine in je zelo polna okusa, in lahko naredimo tudi različne vrste, na primer mesna je moja sicer najljubša, ampak obstajajo tudi zelenjavne, na primer špinačna, in, mi je zelo všeč okus. Jed, ki mi je všeč, je mesna lazanja. Zanjo potrebujemo testenine za lazanje, to se pravi, v obliki lističev. potrebujemo, mleto meso, goveje ali mešano, korenje, jušno kocko ter druge začimbe, kot so origano, lovorjevi listi, sol in poper. potrebujmo tudi paradižnik ali paradižnikovo omako. za belo omako oziroma bešamel pa potrebujemo maslo, moko, belo moko, mleko in muškatni orešček. Najprej na čebuli popražimo čebulo in dodamo meso. Ko je prepraženo, dodamo tudi korenje in zalijemo z jušno osnovo. Dodamo tudi lovorjev list in druge začimbe ter pustimo, da se pokuha. Potem dodamo še paradižnik ali paradižnikovo mezgo, omako, in vse ostale začimbe. In, po ki jih, želimo. za belo omako oziroma bešamel pa najprej pogrejemo nekaj masla, stresemo nekaj žlic moke na maslo ter nato zalivamo z mlekom, dokler se ne zgosti. Na koncu, preden damo lazanjo v pečico, jo moramo še sestaviti. Prva plast, je sestavljena iz testenin, nato iz mesne omake, in, potem bešamelom oziroma obratno, lahko damo plast testenin, plast bešamela ter plast, mesne omake. Na vrhu pa zaključimo s plastjo testenin, plastjo bele omake oziroma bešamela ter po vrhu posujemo, sir, ki nam je všeč. Lahko je to gavda, ementalec, mocarela ali pa tudi parmezan. Knjiga, ki sem jo nedavno prebrala in mi je bila všeč, je Pokrpajmo žive avtorice Maylis de Kerangal. to je prevod iz francoščine z naslovom. Všeč mi je zaradi stila opisovanja. Opisuje, resnične dogodke na zelo zanimiv način, iz različnih zornih kotov. In se potem tudi zelo dotakne, ko razmišljaš o ... Prikaže osebe na zelo, tako, življenjski način. Torej, knjiga Pokrpajmo žive govori o tem, v bistvu opiše, življenja različnih ljudi, vse pa se vrti okoli srca Simona Lambresa, ki je v bistvu surfer in, v doživi prometno nesrečo. potem se, zgodba opisuje življenje, prijateljev, družine, pa tudi zdravnikov in, v bistvu govori o doniranju organov predvsem njegovega srca. in v bistvu se prepletajo različne zgodbe iz različnih zornih kotov in, sledimo pač dogajanju. Kako starši izvejo, kaj se mu je zgodilo, kako to sprejmejo njegovi prijatelji, pa tudi življenje, ženske, ki bo srce prejela in že dalj časa čaka na ustrezno srce, ki bi ga lahko imela. in zgodba v bistvu potem pride do tega, kako se je to srce doniralo. Je pa zelo zanimiv slog, so, medicinski izrazi in tako realističen, življenjski slog. V spominu so mi najbolj ostali iz nedavnih naravnih katastrof, obsežni gozdni požari v Avstraliji, ki so se dogajali, januarja leta dva tisoč dvajset. In sicer zato, ker so bili res obsežni, načeloma se temperature, višajo po celem svetu, ampak, so se ti požari zaradi različnih stvari res razširili, tudi so prišli do, urbanih mest v Avstraliji, težko jih je bilo sploh zaustaviti, tako veliko naravno, stvar. In umrlo je tudi veliko živali, predvsem koal, ki so tipične za Avstralijo in živijo le v Avstraliji, in, mi je bilo zelo žalostno spremljati vse te prizore, ki so prihajali prek, spleta, na našo stran sveta. Sama sicer ne uporabljam veliko orodja na splošno, zato ne bi mogla reči, natančno, ampak se mi zdi, da zelo priročen tudi meni je na primer izvijač oziroma šravfencigar, saj imamo doma veliko, naprav z ohišji, ki se odprejo z različnimi manjšimi nastavki za izvijače, pa tudi na primer za kakšno luč, omaro vedno pride pravi, da je neko tako osnovno orodje. Moj najljubši letni čas je pomlad. To je zato, ker je toplo, po dolgi, mrzli zimi paše, da je malo topleje, vseeno pa ni prevroče, kot se kdaj zgodi poleti. dnevi se daljšajo in, vse začne cveteti. Vse tudi začne postati, vse postaja zeleno, trave, drevesa, celotne pokrajine. Slabe plati tega letnega časa so verjetno nepredvidljivo predvsem, deževno vreme, lahko so tudi zelo nizke temperature, čeprav je zime že konec. pa tudi za ljudi, ki imajo alergije, jim ni všeč pomlad, saj, vse cveti in, imajo lahko alergije na, rastline, ki cvetijo oziroma na trave in ne uživajo najbolj, ko se sprehajajo zunaj, saj se cvetni prah prenaša po zraku povsod. Moj najljubši hobi je jahanje. Sicer se s tem športom nekateri ukvarjajo profesionalno, sama pa jaham samo v prostem času. To mi je v veliko veselje, saj imam zelo rada konje. Najbolj všeč mi je prav to sodelovanje z živaljo, saj zanjo tudi, preden greš jahat, jo pač konja pokrtačiš, zanjo poskrbiš, in pač sodeluješ z živaljo, hkrati pa se giblješ. Lahko greš tudi na terene, jahat v naravo, čez polja, v gozdove. In to mi je zelo všeč. Slaba plat jahanja kot hobija je mogoče, da če, da pride te zelo drago. Če imaš svojega konja, imaš veliko stroškov ali pa tudi če jahaš v šolah, kjer lahko najameš ure, so tudi te kar drage. Mogoče še ena slaba plat, je tudi to, da ne moreš vplivati na vreme. Če nimaš neke pokrite maneže ali pokritega prostora, ne moreš ravno v nevihtah, v dežju v naravo. Lahko potem tudi tam nevihta ujame. In mogoče ja, to. To se zelo težko odločim, saj imam rada mačke in pse. In tudi imam dva mačka in enega psa. Ampak lahko v tem primeru rečem, da mi je najbolj všeč pes kot domača žival. V glavnem zato, ker te lahko spremlja vsepovsod in psi so vedno veseli. Obstaja pa veliko različnih in ima tudi vsak sicer svoj karakter, ampak lahko nekako najdeš takega zate. Pa tudi pogled od psa naj bi pomirjal, če mu pogledaš v oči. kako je treba skrbeti za pse, je zelo odvisno od tega, kje živiš in kakšnega psa imaš. v glavnem če, če živiš v stanovanju, je obvezno, da psa pelješ ven na sprehod. V glavnem je treba zagotoviti zadostno količino gibanja za velikost in tip psa, ki ga imaš. če pa je na primer zunanji in vas dan tukaj po vrtu, prav sprehodi niso obvezni, tudi potrebo lahko opravi na vrtu. če imaš dolgodlake pse, jih je potrebno večkrat pokrtačiti in kdaj tudi okopati, da se jim dlaka ne zavozla. Kakšne tipe dlak je treba tudi skrbeti, da jih, strižeš, na primer okoli oči, tačk oziroma, po telesu. pri kratkodlakih pa jih mogoče samo kdaj pokrtačiš. v glavnem za vse pse pa bi rekla, da je potrebno zagotavljati, da imajo kvalitetno hrano, da imajo cel dan na voljo svežo vodo. na primer lahko jim tudi očistiš ušesa ali pristrižeš kremplje. Pa tudi vzgoja je pomembna. Da imaš vzgojenega psa, ga je treba že čimprej naučiti, osnovne ukaze, da te posluša, uboga in da z njim nimaš problemov. Sicer se na ogrevanje ne spoznam najbolje, ampak poznam par načinov. eden je, da se ogreva na peč, na na drva ali lesne pelete ali podobno. Lahko se centralno ogrevanje napaja tudi z nafto, ali pa s toplotno črpalko, ki je v zadnjem času, se mi zdi, energetsko najmanj potratna in da se najbolj splača, če jo imaš. Draga Ana. Vabim te na moj deseti rojstni dan. Praznovala bom na vrtu moje hiše v Ljubljani, tridesetega junija. Na ulici bo pot do hiše označena z baloni. Jedli bomo torto in se zabavali. Prosim, da s seboj prineseš copate in veliko dobre volje. Draga Tina. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. Želim ti, da se ti uresniči čim več želja, ki jih imaš, in da bo to leto zate zelo uspešno in polno novih dogodivščin. Prav tako ti želim veliko zdravja, sreče in ljubezni.